Diese Agenturen stehen ja sehr schnell in der Kritik.

Aber ich glaube, hier ist wirklich einmal Dank zu sagen, auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EMSA. Sie haben exzellente Arbeit geleistet. Wir haben heute Morgen in der Debatte über Sicherheits und Verteidigungspolitik noch einmal ganz eindeutig mitbekommen, welche Potenziale wir in Europa, wenn wir vernünftig zusammenarbeiten, überhaupt haben. Das könnten wir im Bereich der Schiffssicherheit und im Bereich eines europäischen Seeverkehrsraumes in besonderer Weise nachweisen. Ich nenne nur die Koordinierung im Fall von Havariefällen in unseren Seegebieten. Es ist ein ganz entscheidender Punkt, dass die EMSA dort auch die gute Mitarbeit von den Mitgliedstaaten bekommt, wenn es um Schlepperkapazität geht, um Ölbekämpfungsschiffe, um Kontrollschiffe und Kontrollflugzeuge, um Umweltsünder zu identifizieren, im SafeSeaNet dann die Daten aufzuzeichnen und tatsächlich ganz effizient

Die Diskussion um united coast guard ist natürlich eine vortreffliche, wenn es darum geht zu sagen Wir schanzen im Prinzip immer mehr Aufgaben in Richtung der Europäischen Union.

Dann hat man den Zoll, der da auch noch einmal seine Aufgaben mit eigener Aktivität in Angriff nimmt. Und dann ist da die Fischereiaufsicht und zum Schluss noch die Wasserschutzpolizei.

Satellitengestütztes Schiffsnavigationssystem wurde gesagt. In besonderer Weise müssen wir die Passagen, die sehr stark befahren sind, mit einem solchen Schiffssicherheitsnavigationssystem über Galileo ausrüsten. Ich denke an den Bosporus, an Gibraltar und auch an die